Pa besedo ima Primož Siter, izvolite. Ja, hvala lepa za besedo, spoštovani predsedujoči. Kolegice in kolegi, predstavniki vlade in, spoštovani varuh človekovih pravic. navdahnjen sem z upanjem, ko poslušam to razpravo in tako rekoč vsaka druga beseda je skrb za starejše ali pa dolgotrajna oskrba. ena stvar, na katero v Levici konstantno opozarjamo in katere rešitev je, kot smo tudi že slišali, enostavno politična volja. ta princip opozarjanja strani, varuha človekovih pravic, jaz mislim, da je tukaj mu tukaj damo lahko eno lepo kljukico, teren sporoča, tudi preko instituta, varuha. Vse ostalo, torej iskanje rešitve za te probleme, ki nastajajo, še posebej govorili smo, o domovih za ostarele, recimo. Pa je samo in izključno, stvar politične , politične volje. zdaj vsak dan ali pa vsak teden vsaj slišimo novo poročilo o nekaj, včeraj, recimo, o neki zlomljeni roki v domu za ostarele , ki, za katero niso vedeli oziroma je niso obravnavali štiriindvajset ur. Pa potem za nekega tretjega, ki je moral biti v Planici, v Planici trideset ur in tako naprej in tako naprej. Govorimo o zelo praktičnih, zelo konkretnih zelo nedvoumnih kršitvah osnovne človekove pravice. V Sloveniji enaidvajsetega stoletja. O kršitvi osnovne človekove pravice do varnosti in nekega zdravega bivanja in okolja. Rešitev je pa seveda, kot rečeno na začetku, v politični volji. V Levici smo sklicali pred, dobrim mesecem seje odbora za delo, družino in socialne zadeve, predlagali rešitve in zdaj, žal mi je, da večina poslank in poslancev, ki ste danes zagovarjali ažurnost te rešitve, takrat niste ažurnosti te rešitve zagovarjali na tem odboru. Eni ste glasovali proti, drugih ni bilo. na tej točki, tudi kar se tiče torej problema, naslavljanja, dolgotrajne oskrbe, se zahvalim seveda varuhu in, glede na to, da število, število, pričevanj o tej problematiki v medijih, v javnosti raste. Verjamem da, če te tega problema ne bomo, rešili na politični ravni, sistemsko, da bo, naslednje leto poročilo varuha še debelejše in da bodo tiste dodatne strani namenjene, namenjeni skrbi oziroma ne skrbi, za starejše. Problem seveda je nastal s prihodom trde roke. trga tudi na tem, tudi na tem področju. In to je ena od sistemskih, sistemskih težav, ki jih je absolutno, treba, upoštevati. Zakon o dolgotrajni oskrbi čakamo že od leta dva tisoč dva. Vsakem mandatu je bila retorika katerekoli vlade, samo še malo, pa bo. In kdorkoli, kdorkoli v sedemnajstih letih poskusil nasloviti ta problem, so ga ustavili, samo še malo pa bo. To se nam je zgodilo tudi zdaj. Mi srčno upamo, da bo ta problem rešen. ko sem ministrico spraševal s poslanskim vprašanjem, oziroma ministra za zdravje, se opravičujem, mi je zagotovil, da bo ta zakon na mizi do konca mandata. Potem na tej seji odbora za delo, nam je bilo zagotovljeno, da bo, na mizi do konca tega leta, če bo ta trend, šel naprej, super, mogoče še ta teden dobimo, ta, predlog tega zakona, ampak vsakem primeru upam, da bo, da bo rešilo, da bo rešilo, kar bo. V Levici se seveda ne bomo, ne bomo ustavili v tej smeri, ker, če kaj, če je kateri problem tisti, ki ga je treba postaviti v ospredje, v starajoči se družbi, ki Slovenija je, potem je, potem je to skrb, skrb za starejše. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo dobi Dušan Šiško.